Musíme si uvedomiť dôležité skutočnosti.

Môžem uviesť konkrétny príklad, keďže som zo Slovenska.

To však platí aj pre iné krajiny Európskej únie. Nevnímajme preto rozpočet Európskej únie ako záťaž, ale ako účinný nástroj na posilnenie investícií, rastu a pracovných miest, ako účinný nástroj na boj proti kríze. Bez príspevku z nášho európskeho rozpočtu by verejné investície v regiónoch a členských štátoch boli len na minimálnej úrovni, ak nie úplne nemožné. Som preto hlboko presvedčená, že každé zníženie európskeho rozpočtu bude viesť k zvýšeniu nerovnováhy, bude brzdiť rast a konkurenčnú silu celého hospodárstva Európskej únie. Neohrozujme našu európsku súdržnosť a zásadu solidarity, ktorá je našou hlavnou hodnotou.